Iturgaiz Angulo, pour la qualité de son travail, pour le long travail de négociation qu'il a dû mener et pour la patience qu'il a su démontrer. Nous arrivons, enfin, au vote de ce rapport qui est extrêmement important car il nous permet de faire remonter dans cet hémicycle, auprès de la Commission et du Conseil, les difficultés et les craintes de nos concitoyens. Voici une preuve supplémentaire, s'il en est, de l'efficacité du droit de pétition en Europe. Les pétitions sur l'environnement sont majoritaires et les déchets constituent une préoccupation importante de nos concitoyens. Ce sujet doit répondre à un problème de société.

Nous sommes, seulement maintenant, en train de nous rendre compte que ce que l'on ne consomme pas, on le jette. Cette prise de conscience doit être absolument renforcée auprès des citoyens, c'est clair. Mais ce rapport est aussi une piqûre de rappel pour les États membres. Il est tout de même inquiétant de voir que les États ne semblent pas maîtriser la situation.

Le nombre de plaintes reçues sur le sujet démontre parfois le manque de transparence dans le choix d'emplacement des décharges. Enfin, et c'est le plus inquiétant, la criminalité organisée semble faire ce qu'elle veut. Un marché de soixante quinze milliards d'euros attire forcément les convoitises. Les États doivent envoyer un signal fort. Il faut augmenter les sanctions envers les entreprises qui dévoient les contrats publics pour s'enrichir. Ce rapport est un signal d'alerte aux États, mais la Commission européenne doit aussi jouer son rôle et vérifier la bonne application des directives sur les déchets. Il faut rendre ce dossier visible mais aussi crédible. Si personne ne joue le jeu, on va continuer à perdre du temps et de l'argent dans des procédures de vérification et de contre vérification qui risquent de durer des années. Écoutons le message des pétitionnaires et arrêtons au plus vite ce gâchis.